Francouzské regiony totiž potichu zavádí takzvanou klauzuli Molière, podle které firmy ucházející se o veřejnou zakázku ve stavebnictví musí zajistit, aby všichni dělníci mluvili francouzsky. Je zcela zjevné, že toto opatření má znovu diskriminovat cizince a ztěžovat jim přístup na francouzský pracovní trh.

Nebo se nám snad Francie snaží říct, že v jiných členských státech se staví jinak než ve Francii? Princip volného pohybu osob a služeb vyžaduje, aby byl požadavek na znalost jazyka toho daného státu zajištěný jen u povolání, u kterých je to nutné z důvodu komunikace. V současné době se se zaváděním různých diskriminačních a protekcionistických opatření přímo roztrhnul pytel. Podobná opatření mohou vyvolat jen další protiopatření ze strany zbylých členských států.